Co roku wykonuje się w Chinach 13 milionów aborcji tj. 35 tysięcy dziennie. Tylko złagodzenie polityki planowania rodziny, rzetelna edukacja seksualna i zwiększenie dostępności antykoncepcji może spowodować obniżenie wskaźnika aborcji w Chinach. Przymusowa aborcja musi być kategorycznie wyeliminowana, gdyż stanowi formę okrutnej i niedopuszczalnej przemocy państwa wobec kobiet. Żadne państwo nie ma prawa zmuszać ani do przerwania ciąży, ani jej donoszenia wbrew woli kobiety. Przymusowa aborcja, jak i zakaz aborcji, to forma totalitaryzmu, niedopuszczalna ingerencja państwa w prawa reprodukcyjne kobiet. W obu wypadkach konsekwencje są podobne. Kobiety tracą zdrowie, umierają bądź są okaleczone do końca życia. Niechciane dzieci są maltretowane, a nawet zabijane. Obecnie ludność Chin wzrasta głównie z tego powodu, że ludzie żyją dłużej, a nie dlatego, że mają dużo dzieci. Udzielenie zgody na większą dzietność może pomóc Chinom zmienić pogarszającą się strukturę demograficzną.